Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Bericht behandelt heute im Wesentlichen die Leistung der Europäischen Zentralbank 2009, also während einer Zeit, in der die wirtschaftlichen, finanziellen und in zunehmendem Maße auch die politischen Aktionen in weiten Teilen von der Wirtschafts und Finanzkrise dominiert wurden. Die Krise, die zuerst eine reine Finanzkrise war, weitete sich aus und erfasste in einer zweiten Welle auch die gesamte Realwirtschaft. Die wirtschaftliche Tätigkeit ging weltweit zurück, sinkende Steuereinnahmen und krisenbedingt steigende Sozialausgaben führten zu wachsender Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Zusätzliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft trugen auch zur Verschuldung bei. Diese gestiegene Verschuldung brachte Regierungen in der gesamten Europäischen Union dazu, weitreichende Sparpakete zu schließen. Diese Pakete waren meiner Ansicht nach erforderlich und in manchen Fällen sogar überfällig. Sie schränkten jedoch die Handlungsfähigkeit der jeweiligen Regierungen ein. Trotz der im zweiten Halbjahr 2009 beginnenden Erholung der wirtschaftlichen Tätigkeit drohte die Finanz und Wirtschaftskrise demnach 2010, sich im Zuge einer dritten Welle zu einer öffentlichen Schuldenkrise auszuweiten. Diese Gefahr ist meiner Ansicht nach noch nicht gebannt. Wir wurden in den letzten Tagen durch den irischen Fall nur allzu deutlich daran erinnert, dass das Problem der Überschuldung der Mitgliedstaaten noch keineswegs geklärt ist, und deshalb stimme ich auch Herrn Van Rompuy zu Ein Ende des Euro ist indiskutabel. Aber dies ist die aktuelle Lage, und mein Bericht beschäftigt sich nun einmal mit 2009, und hier kann man sagen, dass die EZB auf die Herausforderungen angemessen, ja sogar gut reagiert hat. Ihre Maßnahmen erwiesen sich als umfassend erfolgreich und bewahrten viele Finanzinstitute vor dem Zusammenbruch. Allerdings wurden die Liquiditäten von den Finanzinstituten nicht immer in vollem Umfang an die Realwirtschaft weitergereicht, so dass sich das ganze Erholungspotenzial der Maßnahmen nicht voll entfalten konnte. Da es sich bei diesen Maßnahmen um außergewöhnliche Schritte handelte, ist nun der sorgfältig geplante und umsichtige Abbau der Maßnahmen essentiell. Die Probleme in Griechenland und anderen Euro Staaten mögen teilweise hausgemacht sein, doch haben sie auch grundsätzliche Probleme der Wirtschafts und Währungsunion deutlich gemacht. Diese Grundsätze des Stabilitäts und Wachstumspaktes wurden verletzt. Wir erleben nun die Folgen, auch aktuell in Irland. Diese Verletzungen müssen nun behoben werden, neue Verstöße müssen verhindert werden. Der Stabilitäts und Wachstumspakt muss gestärkt werden, und die Wirtschafts und Währungsunion muss besser ausbalanciert werden. Die fehlende Integration der Wirtschaftspolitiken innerhalb der Währungsunion machte in der Vergangenheit erhebliche wirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen den Ländern des Euro Raumes möglich und ließ das Euro Gebiet ohne den im Voraus definierten Mechanismus zum Krisenmanagement zurück. Das Euro Gebiet wird dieses Ungleichgewicht lösen müssen, um einer neuen Krise vorzubeugen. Zusammen mit einer Überarbeitung des finanzpolitischen Regelungsrahmens kann der strukturelle Reformprozess das Euro Gebiet jedoch letztlich stärken. Die Frage der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank wird dabei auch in einer neuen ökonomischen Governance ein wesentlicher Aspekt sein, insbesondere in Bezug auf den neu gegründeten Europäischen Rat für systemische Risiken. Deshalb wird das Parlament seine Aufgabe der Prüfung der Leistung der EZB auch in Zukunft sehr ernst nehmen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Europäische Union und das Euro Gebiet aus dieser Krise herausfinden und sogar gestärkt hervorgehen können. Wir müssen allerdings in den nächsten Monaten die richtigen Lehren ziehen. Dies ist eine große Herausforderung, doch hat die Europäische Union in ihrer bisherigen Geschichte stets bewiesen, dass sie sich am besten dann weiterentwickelt hat, wenn sie Herausforderungen bewältigen musste. Diese Krise stellt deshalb auch eine Gelegenheit dar, die wir nutzen sollten. Abschließend möchte ich allen Schattenberichterstattern der anderen Fraktionen für die äußerst angenehme und konstruktive Zusammenarbeit bei diesem Bericht danken.